Face à ce phénomène migratoire inédit par son ampleur et par sa complexité, l'Europe se doit d'apporter des réponses à la hauteur et d'agir avec clarté, efficacité et cohérence. Ce rapport met l'accent sur plusieurs points de l'action extérieure de l'Union qui me paraissent essentiels. Tout d'abord, l'Union européenne et les États membres doivent confirmer leur engagement politique dans la lutte contre les causes profondes de la migration et des déplacements forcés. Il convient de renforcer les engagements pris avec nos partenaires, par exemple sur le Fonds fiduciaire d'urgence, et d'axer notre action, entre autres, sur la résilience économique, la réduction de la pauvreté et la sécurité dans les pays tiers. Ensuite, en ce qui concerne les partenariats internationaux de l'Union, il faut d'une part intensifier notre soutien aux pays de premier accueil qui jouent un rôle clé dans la réponse aux pressions migratoires, à l'instar des Balkans occidentaux ou encore du Liban et de la Jordanie. Il faut également encourager la coopération socio économique et judiciaire avec les pays d'origine et de transit, dans le cadre d'un dialogue équilibré. Dans cet esprit, le suivi de la mise en œuvre opérationnelle des processus de Rabat et de Khartoum est primordial. D'autre part, il faut poursuivre notre travail de collaboration avec les instances multilatérales et les ONG qui apportent leur expertise et appuient l'action européenne à l'échelle mondiale. Il est fondamental de continuer à mobiliser l'ensemble des parties prenantes dans la gestion de ce phénomène. Enfin, je me félicite que ce rapport accorde une place importante à la lutte contre les drames humains auxquels sont confrontés les réfugiés et les migrants.